Die FDP und die Liberalen sind gegen Erhaltungssubventionen, aber für Hilfe, um den Strukturwandel besser zu bewältigen.

Es liegt im Interesse aller Beteiligten und es ist gut, dass auch die starken Regionen in Europa noch Hilfen erhalten können, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, weil das im gemeinsamen Interesse liegt. Wichtig ist für uns auch die makroökonomische Konditionalität. Wir werden den Kompromiss mittragen, weil das eines der wenigen Mittel ist, mit dem wir den geschärften Stabilitäts und Wachstumspakt auch in der Praxis durchsetzen können, und darauf haben wir als Liberale an dieser Stelle Wert gelegt.